Já jsem velmi ráda, že si Evropská komise uvědomuje, že pro úspěšnou budoucnost Unie je velmi důležité, aby rozhodování bylo co nejdemokratičtější, tedy že jde o posílení role Evropského parlamentu. Oceňuji, že nová dohoda o spolupráci s Evropskou komisí posiluje význam Parlamentu i nad rámec Lisabonské smlouvy. Vítám, že dohoda umožní podrobnější dopadové studie, lepší reakci Komise na politické požadavky Evropského parlamentu, zejména je důležité, aby Komise skutečně zlepšila přístup poslanců k dokumentům, včetně návrhů mezinárodních dohod.

Potřebujeme relevantní informace a to předem, abychom mohli jejich obsah průběžně i ovlivňovat.